Pripravili bomo bananino rulado. Potrebujemo dvanajst jajčk, ločeno z rumenjakom in beljakom. v v, beljak damo v hladilnik, da se hladi, v rumenjake pa damo sladkor. Trideset dek sladkorja in ga mešamo. Potem damo trideset dek orehov, mešamo naprej, in ko zmešamo vse te sestavine, potem dodamo sneg, pa spet mešamo s pecilnim praškom zraven, in damo v pekač. Spodaj damo, papir, papir in zlijemo v v pekač, pa damo v pečico. Pečemo na osemdeset stopinj. ko je pečeno, ga izsipljemo v z. Potem damo, zamotamo v rolico, damo počivati, da se ohladit. Potem pa pripravimo kremo, v katero damo trideset dek masla, dvajset dek sladkorja, in moko. To prekuhamo, potem pa ohladimo in namažemo na rolado, ki se je že ohladila. Vmes, ko jo namažemo, damo še banano, banano, in jo zavijemo.